Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ce que vous appelez le voisinage avec les pays du sud de la Méditerranée, dont une partie cherche les voies de la justice et de la liberté, appelle je crois un nouveau type de coopération avec eux coopération et non concurrence. Il est donc nécessaire de changer d'approche vis à vis de ces pays, qui ne doivent ni constituer de nouvelles zones d'expansion économique, ni une arrière cour industrielle pour exploiter une main d'œuvre à bon marché, ni une zone migratoire tampon dont ils seraient les gardiens pour notre compte. Au contraire, leurs souverainetés économique et alimentaire doivent être respectées, un grand plan d'aide au financement d'investissements durables incluant des clauses sociales et environnementales et mobilisant en commun un crédit peu cher pour des actions de codéveloppement, devrait être discuté et élaboré. Les politiques de coopération doivent s'accompagner de progrès significatifs pour le respect des droits humains et la démocratie et non du conditionnement des aides selon les critères du Fonds monétaire international.